Această rezoluție enumeră 115 cazuri de cetățeni din 14 state membre, care reclamă încălcări ale Directivei privind gestionarea deșeurilor. Știm însă că astfel de cazuri sunt mult mai multe, chiar dacă nu toate au fost aduse în atenția Comisiei PETI, eu cunosc cel puțin unul în România, unde cazul este investigat la nivel regional. Această situație este un semnal grav al eșecului multor guverne naționale de a aplica această legislație vitală pentru protejarea mediului și a sănătății cetățenilor noștri. Însă la fel de îngrijorătoare este și situația deșeurilor provenite din activitățile miniere. Mi am exprimat în mod repetat preocuparea în legătură cu acest subiect, atât în cadrul Parlamentului cât și în mod direct către Comisia Europeană. Comisia ne asigură că Directiva privind deșeurile din minerit conține suficiente prevederi de protejare a mediului, inclusiv privitoare la mineritul cu cianuri. Invit însă Comisia să răspundă la următoarea întrebare ce se va întâmpla dacă Directiva privind deșeurile din minerit va avea același grad de aplicare precum Directiva privind gestionarea deșeurilor? Nu trebuie să ai prea multă imaginație ca să înțelegi că urmările unei astfel de situații ar fi cu adevărat catastrofale.